Posebno zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni. Ovo zapravo pokazuje, kada imamo zajednički cilj da možemo jako dobro raditi zajedno jer je dosad ova tehnička pomoć bila kao kada vam netko proda mašinu za pranje rublja, a onda vam dvije godine kasnije pošalje instrukcije kako koristiti tu mašinu.